Zij was schaduwrapporteur voor dit dossier en daarom neem ik het woord. De vergrijzing plaatst Europa voor een enorme uitdaging en ik verwelkom dan ook dat actief en gezond ouder worden gekozen werd als proefproject voor het Europees innovatiepartnerschap. Ik ben opgetogen over de mededeling van de Europese Commissie over het strategisch uitvoeringsplan ter zake. Ik ben ervan overtuigd dat innovatie inderdaad een cruciale bijdrage kan leveren ten dienste van de Europese burgers en tegelijk ook in functie van het Europa 2020 programma. De regio die ik vertegenwoordig, Vlaanderen, is heel actief in dit verband. Alhoewel de voorliggende resolutie zeker positieve elementen bevat, had de focus op innovatie voor mij wat duidelijker op het voorplan mogen staan. Het verslag is eerder een algemene reflectie geworden over actief ouder worden, meer dan een doelgerichte reactie op de uitvoeringsvoorstellen.